Hvala lepa. Ravno v tej razpravi smo slišali veliko dezinformacij, temelječih na nepoznavanju strokovne materije. Rad bi, pojasnil zadeve, povezane z večimi izpostavljenimi stvarmi. Statistični, prvo, se bom dotaknil statističnega prenosa električne energije. Statistični prenos električne energije dejansko pomeni, da lahko država kupi električno energijo v drugi državi članici, pomeni pa tudi, da lahko na podlagi tega investira v drugi državi članici, torej pomeni tudi da lahko mi v Bosni, kjer imajo elektrogospodarstvo številne odprte sodne postopke glede investicij še iz stare Jugoslavije, zakupi, ne, zakupi, torej obnovi in vlaga v svoje svoje infrastrukturne projekte, ki so zdaj, že trenutno v sodnih postopkih. Tako, da, to treba biti jasno, statistični, prenos ne pomeni kupovanje pri tujem dobavitelju, ampak kupovanje pri sebi v, proizvodnih objektih, ki so v tujini. Druga zadeva, bi se rad dotaknil primarne regulacije in z njo povezanih stroškov, jaz se odločno zavzemam, da so stroški, ki so povezani z zagotavljanjem primarne regulacije, transparentno pokazani in plačani. Poglejmo samo na primeru Dravskih elektrarn, gre za okrog milijon evrov, ki bi jih lahko to podjetje na tak način dobilo. Vemo, da primarna regulacija pomeni hipno zaustavljanje in zaganjanje proizvodnih enot, na trgu in to je to pomeni tudi uničevanje opreme in to, če če ne bo korektno plačano, pomeni, da se podjetje izčrpava in to je potrebno tudi zato, da lahko fotovoltaika, ki jo vsi opevate, nemoteno, nemoteno, obratuje. Vedeti pa moramo, da sistem fotovoltaike v Sloveniji deluje na principu, da se proizvaja, koliko se proizvaja, ko pa se, potrebuje energija, se jo pa jemlje iz omrežja. In ta to stabilnost zagotavlja TEŠ, ki ga vsi, demonizirate. Naj povem, da vsak inštaliran kilovat fotovoltaične elektrarne stane slovenske davkoplačevalce okrog štiristo do petsto evrov na kilovat. Na na inštaliran kilovat. In to je strošek, ki ga je potrebno vnesti v, ki ga je potrebno vložiti v stabilnost omrežja. In to ga plačajo tudi reveži. In zato nekritično zagovarjanje teh zadev je zelo, škodljivo. Tretjo, bi se pa rad tudi, dotaknil demoniziranja Termoelektrarne Šoštanj in zahtev po predčasnem zaprtju. Predčasno zaprtje termoelektrarne lahko ima tudi za posledico unovčitev bančne garancije. To pomeni zaprtje elektrarne, izgubo več tisoč delovnih mest in razprodajo Dravskih elektrarn. Jaz temu nasprotujem. Hvala lepa.